Elnök Úr, Biztos Úr, az európai polgárok ma az Unió legnagyobb vívmányának a belső határellenőrzések nélküli szabad mozgást tartják. Ha azt akarjuk, hogy a polgáraink számára fontos maradjon az Unió, akkor a schengeni rendszer megőrzése prioritás kell legyen. Ugyanakkor mára egyértelmű, hogy a belső határmentességnek feltétele, hogy a külső határok teljes ellenőrzés alatt legyenek, hogy valamennyi külső határral rendelkező tagállam maradéktalanul betartsa a meglévő schengeni szabályozást, ahogyan Magyarország is teszi. Ezt a külső határra fordított energiát és költséget pedig a szolidaritás részévé kell nyilvánítani, ezért növelni kell azon tagállamok forrásait, amelyek megvédik a schengeni külső határokat, és így az egész Unió biztonságát. Egy sikeres migrációs politika csakis a külső határok teljes védelmével valósulhat meg. Sajnos az Európai Unió migrációs válságra adott rossz, kötelező betelepítési kvótán alapuló válasza, és ennek következményei miatt számos tagállam visszaállította a határellenőrzést az Unió belső határainál. Ez gyakorlatilag veszélyezteti a schengeni térség működését. Ezeket az ideiglenes határellenőrzéseket haladéktalanul meg kell szüntetni, ugyanis a belső határok nélküli Európa jelenti a polgárok számára a kézzel fogható Uniót, és itt az ideje, hogy ez jelentse végre Románia és Bulgária lakosai számára is.